Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous voir présider ce débat en particulier, merci aussi au commissaire Vella pour ce qui sera peut être l'un de ses derniers débats avec nous. L'Amazonie brûle, un feu qui ravage la plus grande forêt de la planète, qui enflamme les opinions et qui dynamite les relations diplomatiques.

Les responsabilités, on l'a dit, des gouvernements Bolsonaro et Morales dans cette catastrophe sont accablantes, car il est terrible ce cercle vicieux. De puits carbone quelles furent, ces forêts deviennent émettrices en relâchant dans l'atmosphère du CO2 qu'elles séquestrent depuis des siècles. Et nous sommes l'un des principaux importateurs des produits issus de la déforestation huile de palme, cacao, maïs, bois, viande et bien sûr le soja brésilien. En résumé, un produit sur 10 est associé à la déforestation et consommé en Europe.

Une mesure seulement, puisque le temps m'est compté, c'est un label, créer un label, une certification de l'Union pour identifier et promouvoir ses produits zéro déforestation.